Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti noi siamo testimoni delle sfide immani di questo secolo. Viviamo in un mondo più ricco del passato, ma caratterizzato da una grave fragilità che rende le persone più esposte e più vulnerabili ai rischi crescenti. Le crisi umanitarie comportano sempre grandissime sofferenze umane per tutta la popolazione colpita e anche in queste drammatiche crisi umanitarie dobbiamo pensare a chi soffre di più, le donne, le bambine sono da sempre le prime vittime tra le vittime, specialmente nei conflitti armati, vittime di abusi, stupri e violenze di ogni genere. Per questo motivo l'azione umanitaria deve concentrarsi prima di tutto su di loro affinché possano ricevere il sostegno adeguato e vedersi garantire l'accesso a tutta una gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, così come stabilito dal diritto umanitario internazionale. Ci auguriamo veramente che il vertice internazionale programmato a Istanbul costituisca una grande occasione per ridefinire un nuovo sistema umanitario in grado di rispondere ai cambiamenti che sono in atto.